Na menší zemědělce by tedy šetření vůbec nedopadlo, a o to více by naopak museli šetřit zemědělci střední a větší. S tímto přístupem naprosto nesouhlasím. Pokud se má šetřit, tak to musí být spravedlivě rozděleno vůči všem zemědělcům, a spravedlivé je pouze to, že šetřit budou všichni a stejnou měrou. Pokud tomu tak nebude, dojde k nespravedlivému zvýhodnění států s menší velikostní strukturou farem. To je pro Českou republiku, kterou zde zastupuji, nepřijatelné.